Salut și eu consolidarea și îmbunătățirea drepturilor pasagerilor. Consider că punerea lor în aplicare reprezintă o prioritate și ea trebuie făcută în mod complet și uniform pentru a se evita orice confuzii. Mai mult, călătorii trebuie să fie permanent informați în legătură cu drepturile de care beneficiază, iar informațiile puse la dispoziția lor trebuie să fie clare, simple și accesibile. De asemenea, este nevoie ca transparența să fie îmbunătățită în toate serviciile oferite pentru a se elimina astfel practicile comerciale neloiale. Subliniez faptul că toți consumatorii au dreptul la un nivel înalt și egal de protecție, iar rolul autorităților naționale de control în acest sens este deosebit de important. Punerea în aplicare a legislației privind drepturile pasagerilor în toate modurile de transport va consolida libera circulație pe piața internă.